Očekávání se dají shrnout do jedné věty Kdyby bylo více regulace, pak by nedošlo k finanční krizi a k následným ekonomickým otřesům. Já tuhle tezi nesdílím, ale respektuji, že dominantní přesvědčení v tomto sále je myslet si, že tomu tak je. Na druhou stranu si myslím, že velmi přesvědčivě vystoupila paní Creightonová, když řekla Je dobré mít na paměti, abychom se s regulací finančního sektoru nedostali do situace, kdy reálné ekonomice budou chybět finanční prostředky, či dokonce, abychom se dostali do konfliktu s domácími a hostitelskými dozorovými orgány. Myslím, že to jsou dvě velké obavy, kterých bychom se měli vyvarovat.